stuðning hennar ég mun að sjálfsögðu ef það kemur til minna kasta styðja þessa þingsályktunartillögu ég vil líka benda á hvað öryrkjar eru mikilvægur liður í aðstoð sérstaklega við stríðhrjáðu ríkin þar sem menn ef þeir eru ekki líkamlega fatlaðir eftir stríðið eru þá verulega andlega skertir eða illa á sig komnir þessi félög eru einmitt innan okkar vébanda